La question est la suivante peut on reprendre le contrôle sur nos vies numériques Et est il possible, est on capable d'inventer un modèle européen qui soit différent de celui des États Unis, où on remarque vraiment la recherche du profit à tout prix, et qui soit aussi différent du modèle chinois, où on voit bien que la technologie est mise au service de la surveillance de masse

Je crois que c'est possible, à condition d'être respectueux d'un certain nombre de principes fondamentaux, d'être capable de fixer des limites et de fixer un cadre.

Je partage les doutes qui ont été exprimés par les nombreuses organisations de défense des droits de l'homme, qui ont averti de l'utilisation de la vidéosurveillance pilotée par l'intelligence artificielle, qui va limiter de manière totalement disproportionnée les possibilités de mouvement anonyme et qui constitue une intrusion insupportable dans la vie privée avec, en plus, des risques, parce que l'IA est incapable d'éviter les erreurs d'identification fondée sur le genre, l'âge ou l'origine ethnique. C'est un vrai problème et il faut un moratoire européen sur la vidéosurveillance ou, en tout cas, sur la reconnaissance faciale.

Près de deux tiers des produits aujourd'hui, selon le Bureau européen des consommateurs, sont des produits illégaux.